Izvoli. hvala, predsedujoči, lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj, en del tega uvoda je že kolegica Nina vzela, ki je povod za to poslansko vprašanje, ki ga je kolega Primož Siter izpostavil, je bilo, kar smo bili zasavski poslanci na obiskih pač po zavodih, kamor nas pokličejo, eden izmed takih je bil tudi razgovor z direktorico, moram poudariti, z direktorico, ki je na tem delovnem mestu šele kratek čas, par mesecev, po vsem tistem, kar sem informacij zvedel od, od se je izkazalo, da niti ni dobro poučena o sistemu, ki, ki deluje na. Med drugim, to je to, da nas je vprašala oziroma opozorila, da ni urejeno teh kritičnih primerih odvzem otroka. Eno je alkoholiziranost očeta, samohranilstvo, , da nimajo kam otroka dati, da v bistvu ni seznanjena s sistemom v lastni hiši. Na žalost moram to danes, tudi nisem imenoval zdravstveni dom z razlogom, da ne bom omenil, da tudi zaradi tega, ker opaža nestrokovnostjo, so tudi postopki nezadovoljstva med zaposlenimi tej in tudi zbirajo podpise za njeno ustavitev, ampak to vzporedno. Zdaj, če bi se hotel držati teme delovanja interventne službe, mislim, da bi bil zelo kratek. ministrica je svoje povedala, imamo urejen sistem, sistem deluje sistem za reševanje žalostnih zgodb, v katero so velikokrat tudi vpleteni otroci, skratka tisto, kar je bila naša skupna skrb vseh štirih poslancev, da ne moremo verjeti, da o tem v tem času, da nimamo urejenega tega sistema, se je na žalost, na srečo izkazalo, da ni tako no, ne, da sistem deluje, da odgovarja, celo tisto, kar je bilo danes parkrat rečeno okrog reorganizacije, kar zdaj spet vse mešamo, če kaj, tudi ta reorganizacija pripomogla, spoštovane kolegice in kolegi, da imamo razširjeno mrežo iz dvanajstih imamo po reorganizaciji v šestnajstih po krajih po Sloveniji to interventno službo. Zdaj če bi rekel več, tule končal, no. nekako pa ne morem mimo nekega občutka, da je bil tole vprašanje, s katerim smo se smo ga imeli danes namen razpravljati, razčistiti, ali res nimamo urejeno to področje, se je razširil zdaj v vse nekaj drugega. Kolega Perič je rekel prej, da ima občutek, da gre za neko obračunavanje pa bi se kar v nekem delu tudi strinjal za njim, no. jaz sem že v enih, kak mesec zdaj tudi v eni razpravi rekel, da bi bilo verjetno res pametno, da razmislimo eno rubriko, da uvedemo, ne vem, še pomnite, tovariši, ker se bodo lahko tisti, ki ste že dva ali pa tri mandata v tem Državnem zboru, spovedali, kaj ste vse delali, kaj ste vse mislili, na kaj ste opozarjali, kdo je kaj kriv, da nismo zgodovinski krožek, no, jaz mislim, da to spada v neko drugo obdobje, ampak izgleda, da ne moremo mimo tega, ne, ker so obsedeni z migranti nekateri so obsedeni z ne vem, z ministrico, z bivšo ministrico za delo, Anjo Kopač Mrak, in to so in teme, ki jim bodo seveda vsako priložnost izkoristili, da to ponovijo . Jaz bi okrog tega samo še dva stavka rekel. naj vas spomnim, da so bile lansko leto volitve, ne. A je bil kak minister dobre, kaka stranka dobre? Volivke in volivci se morajo pač vsake toliko časa možnost odločiti, nas oceniti, nekaterih ni več, nekateri so se prepolovili, nekateri smo izboljšali rezultat, tisto, kar šteje je to, ne. Zdaj okrog reorganzacije res škoda zgubljati besed, bila je narejena z dobrim , in tudi jaz mislim, da bo dosegla svoje cilje za težavami, ki so prisotna običajno, tako kot kolega Starovič rekel, pri vsakih reorganizacijah, pri vsakih teh projektih , ki pa se po besedah, zagotovilu ministrice tudi uspešno rešujejo. mene tisto, ta, ta drugi del okrog tega, ne vem ali naj odprem to temo, okrog samega dela, ker mislim, vse precemi se nejave, ki je bilo, ne vem , kolega Kordiša iz Levice, sem mislil, da bomo hitro rešili to zadevo, ampak je najavil: "Danes smo še, smo še in še bomo veliko govorili o reorganizaciji in tako naprej, ne." Niti ni bila tema, ampak okej, če je bila ta vprašanje poslansko zdaj tema, da se bomo, da bomo izkoristili za pljuvanje po prejšnjih, vse, kaj so narobe naredili pa to, okej, bomo pač nekaj časa še temu namenili, ne." to je retorika, ne vem, ki se uporablja pri teh namenih, jaz sem trdno prepričan, da imamo to področje, kar se tiče sociale v Sloveniji, tudi nam tudi dokazuje mednarodni študi, da smo visoko kotiramo kot socialna država . Seveda imamo številne izjeme. To je najtežje ministrstvo, ki si ga sam osebno ne bi nikoli upal prevzeti. To niso kilometri cest, ki jih zgradite, to niso mostovi, to ni razdeljevanje denarja za kulturo in še naprej. Tule so ljudje v ozadju, vsak s svojo zgodbo, vsak s svojo stisko. In zadnje, ko je rešitev, je, se pojavi na centrov za socialno delo . Dejstvo je, da smo v zadnjih petnajstih, dvajsetih letih v tem centru za socialno delo samo nalagali, nalagali nove naloge, nismo sledili, nismo imeli kadrov, niso bila odobrena sredstva, skratka, kadrovska podhranjenost, sistemom se ni nihče ukvarjal, zato, spoštovane kolegice in kolegi, je zagrizla doktorica Anja Kopač Mrak s predlogom te nove reorganizacije . tisto, kar mene spodbuja niso besede kolega Pojbiča, ki, mislim, da tako ni pomoči, da mu karkoli repliciram, pa je prav tako sedel na Odboru za delo, družino in socialo ker smo obravnavali to tematiko pa problematiko reorganizacije, ker je bilo s strani predstavnikov, tisto, kar meni šteje, ki delajo v centrih z socialno delo, pri sindikatov, zaposlenih, izraženo upanje da želijo, da se čimprej tudi ta druga faza, ki je bila odložena z odlokom, ker so bile težave, da se čimprej vzpostavi, ker jim bo olajšalo delo. Seveda pa težave, da mo pa uresničili tisto, kar je, da bomo pa dejansko delavce, socialne delavce spravili na teren, je pa tisto ta kadrovska podhranjenost, kjer se pa tudi že, kot je malo prej omenila ministrica, zadeve rešujejo. Tako da, ne vem, bom videl, če bo še razprava, ali pa v končni fazi, bom še izkoristil par minut, no , da ne bomo rekli, koliko kaj je bilo vse zafuranega v prejšnjem sistemu , kaj vse se ni naredilo, v glavnem, če poslušam nekatere kolege po moje tudi ne spijo brez tega, da se ne spomnim doktorico Anjo Kopač Mrak, koliko je slabo delala, vam bom naštel kar nekaj rezultatov, kjer so pa v ozadju konkretne številke , tako da ni demologija, se da preveriti , pa si vzemimo dve minuti časa, no. Uredil, urejen je bil , ureditev študentskega dela. Študentsko delo je bilo končno vključeno v sistem zavarovanj. Dva do tri mesece lahko dobijo zraven delovne dobe v letu to. Upad števila brezposelnih. Verjetno delno ima tudi ukrepe, ki jih je center njeno ministrstvo volilo. Seveda bo svoje naredila tudi gospodarska situacija, kakršna je, ker vsi zaposlujemo , ampak številke so take. Upad števila brezposelnih mladih na račun novih zaposlitev, dvig denarne socialne pomoči za samske osebe, za družine, dvig cenzusa za varstveni dodatek, več prejemnikov državnih štipendij, več subvencij za kosilo. Ukinjene so bile zaznambe na nepremičninah in vračilo prejetih pomoči prejemnika varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči . Upokojenci, minimalna starostna pokojnina je določena na petsto evrov. Letni dodatki za vse upokojence. Po več letih so ponovno vsi upokojenci dobili letni dodatek. otroški dodatek, sedemindevetdeset tisoč otrok že od leta dva tisoč šestnajst prejema deset procentov višji otroški dodatek. Petinštirideset tisoč je več prejemnikov v letu dva tisoč osemnajst. da ne govorim o ukrepih za k izboljšano izboljšalo položaj družin, ne Družinski zakonik, Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Ukrepi, namenjeni invalidom, tehnični pripomočki, sofinancirani s strani države, Evropska kartica ugodnosti in še bi lahko s, našteval. Reševanje problematike deložiranih družin . Danes skrajno nekorektno se mi zdi, da se v konkretnih primerih, kako se je gospa Dimic izjavila, primer koroških dečkov . In pa povedali so, sodišče odločilo, je sprejelo odločitev, ki v enem stavku pa pove, da je odločitev pravilna, da se bo do otroci primerni vzgajali oziroma odraščali, da pri rejnikih kot pri starih starših. To je epilog, če ga na kratko potegnem. Otroci so tak poligon, da mene pa zmrazi, ko se prek njihovih točk prek njihovih hrbtov pa tragedije, s katerimi se soočajo, da si nabiramo te politične točke. podpisali smo dolg, spomnite se te zadeve. Razširjena je bila pravica do plačanega očetovskega dopusta . Postavljen sistem večgeneracijskih centrov . Pa še kako zadevo, pa mislim, da , ne vem, ali se bom še kaj oglaševal ali ne, ker nima smisla, tiste svoje strahove nekaterih posameznikov bojo danes pač izlili tu, se pa v veliki meri nepravično, nekorektno. Seveda, še veliko stvari tudi v centru za socialno delo za postoriti. To je živa zadeva, delo . Tako da zaenkrat toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj samo da ...